Leur contenu prouvait que la firme agrochimique s'inquiétait sérieusement, il y a 20 ans déjà, du risque mutagène du glyphosate, molécule phytosanitaire la plus utilisée au monde.

Coordinatrice pour mon groupe, j'ai assisté à l'ensemble des auditions organisées en présence des acteurs impliqués dans la procédure d'autorisation. J'ai été, je dois dire, particulièrement surprise par l'ambiguïté, voire les mensonges assénés dans certaines réponses pseudo scientifiques des défenseurs des pesticides et des lobbies agrochimiques tout ceci fut édifiant.

Ces amendements proposent, dans leur majorité, de supprimer les passages gênants du texte et consistent carrément à les réécrire. Pour ma part, j'ai déposé un seul amendement, qui me semble d'une urgence extrême et qui porte sur un sujet d'une gravité difficilement contestable il s'agit de modifier le règlement pour assurer la protection effective des groupes vulnérables. Le but est de mettre un terme, sans délai ni dérogations, à l'épandage de pesticides sur de longues distances à proximité d'habitations, d'écoles, de crèches, de terrains de jeux, d'hôpitaux, de maternités ou d'établissements de soins. Il est à noter que j'ai recueilli le soutien de la plupart des groupes politiques pour cosigner cet amendement, preuve de son caractère consensuel et équilibré. Si les amendements pro pesticides venaient à être adoptés et donc à dénaturer un texte déjà très timide et très décevant quant aux actions à mener, on pourra clairement affirmer qu'il s'agit une fois de plus d'une victoire des lobbies. À l'inverse, les députés peuvent sortir grandis de ce vote en adoptant les amendements qui sont tournés vers la protection des personnes vulnérables et, plus généralement, de la santé publique.